Mam tu na myśli chociażby przesunięcie podpisania umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią i Ukrainą ze względu na nieprzestrzeganie zasad państwa prawa, w tym również praw człowieka.

stosunki między Ukrainą i Unią znacznie się ochłodziły z powodu wyroku na Julię Timoszenko, skazaną za nadużycia przy zawieraniu przez jej rząd kontraktów gazowych z Rosją.